Però ai cittadini italiani non importa niente stanno cercando lavoro e non lo trovano e sapere che da lontano arrivano persone che occupano quel posto, non lo gradiscono.

ci sono anziani che non hanno nemmeno i soldi per comprarsi le medicine e arrivano persone da altri paesi che le pretendono da subito.